Industria de armament are un caracter strategic la nivelul Uniunii Europene, iar pentru multe state membre reprezintă și o sursă de venituri consistente. Uniunea, în ansamblul ei, este, de fapt, cel de al doilea mare exportator de arme la nivel global, după Statele Unite.

Statele membre trebuie să țină seama de instrumentele comune de raportare a numărului de licențe de export emise în domeniu, ca și de destinația finală a produselor exportate.

Chiar dacă licențele de export sunt emise pentru anumite state, așa cum se știe, ulterior, armele pot fi comercializate în alte zone, alimentând, astfel, conflicte regionale. Trebuie recunoscut riscul ca armamentul exportat în mod legal din țări europene să ajungă pe mâna unor regimuri autoritare, pe mâna unor regimuri care reprimă violent protestele. La fel, trebuie recunoscut riscul corupției, inerent și el, din păcate, comerțului de arme. În aceste condiții, doresc să salut încheierea Tratatului privind comerțul cu arme, care va duce cu siguranță la un control sporit și care va ameliora transparența în acest domeniu foarte delicat. Mă bucur, de altfel, că 74 de state au semnat deja tratatul, dintre acestea 26 sunt state membre ale Uniunii sper, de altfel, ca și celelalte două state să urmeze cât mai rapid exemplul statelor membre. Tratatul privind comerțul cu arme demonstrează că există o reflecție substanțială asupra problemelor enumerate de noi aici și că sunt făcute eforturi importante pentru a le rezolva.